Znásilňovanie žien a detí je zločinom proti ľudskosti a o to viac, že sa to používa ako vojnová zbraň. Ale situácia v Kongu ide ďalej, sú znásilňovaní aj muži. A tu nejde len o ponižovanie ľudskej dôstojnosti. Tu ide aj o deštrukciu sociálnych vzťahov, ktoré v Kongu sú. Títo muži sa už nikdy nemôžu zaradiť do života v spoločnosti, musia odísť a žiť niekde v buši. Ja by som žiadala Európsku komisiu, aby sme v prvom rade urobili analýzu našich krokov a prípadne požiadali OSN, či tie kroky sú účinné a či naše postupy by nemali byť iné.